Vážená paní poslankyně, přestože vím, že toto téma není černobílé, chtěla bych se Vás zeptat, zda jste skutečně tak přesvědčena o tom, že pouze důkazem o původu masa, které je v dané potravině, v daném výrobku, zvýšíte kvalitu

Zda tedy tím, že označíte původ tohoto masa, automaticky zvýšíte kvalitu této potraviny.